26. Uns holen die Fehler der Vergangenheit ein, und wir haben die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen.

Wenn wir Schulden machen, rauben wir auch Wachstum und Beschäftigung und Zukunft. Was sind unsere Forderungen?